Franci Kepa, izvolite. Hvala lepa za besedo. Vladni predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in pa Vlado o zadevah Evropske unije ne podpira, kar je seveda normalno . ker po našem predlogu nima vpliva na kadrovanje. Skupni imenovalec je torej kadrovanje. Toliko enih besed, govorimo pa samo o kadrovanju. Kdo bo to predlagal. Po našem predlogu bi izvoljeni evropski poslanci soodločali o izboru evropskega komisarja. Izbor evropskega komisarja ne sme biti zgolj predmet kupčkanja med koalicijskimi političnimi strankami, kar vidimo, da je. Nočemo spet poslušati ugibanj o tem, kdo in kako bo, prodal svojo stranko v zameno za sedež evropskega komisarja. Politika bi na tem mestu morala stopiti skupaj in v dobro države najti komisarja v čim večjem soglasju. Podobno kot pri varuhu človekovih pravic. Ne spomnim, devetinosemdeset poslancev državnega zbora je glasovalo za. Nihče ni bil proti. In ravno v tem je bistvo predloga Nove Slovenije, sodelovanje in demokratizacija postopka . Vlada pa temu nasprotuje. Hvala lepa. Hvala lepa.